Instytucje bez ludzi, którzy podejmują decyzje, nie będą prowadzić żadnej polityki, do niczego nie doprowadzą. To w czasach, kiedy Europa Środkowa była pod dominacją sowiecką, władza miała zawsze jedną receptę dajcie nam więcej władzy, problemy się rozwiążą. Myśmy mieli parę istotnych prób w ostatnim czasie, w ostatniej dekadzie najazd rosyjski na Gruzję, wojna na Ukrainie, fala imigracyjna, która również miała ze względu na przemysł nielegalnej imigracji swój wymiar bezpieczeństwa. Generalnie mówiąc, wypadliśmy słabo, więc wzmocnijmy tak naprawdę politykę, a potem będziemy myśleć o budowie instytucji.